È una brutta parola interoperabilità, ma significa armonia, significa collaborazione, significa comunicazione, significa scambio senza soluzione di continuità. E chi ci guadagna di più e per il lavoro fatto ringrazio veramente i colleghi relatori ombra, ma anche tutti i colleghi che sono intervenuti e in particolare la Commissaria per la discussione che c'è stata da un sistema armonico di circolazione sono innanzitutto le fasce più deboli, cioè sono tutti coloro che fanno più fatica a sostenere il costo della non Europa.

La parte tecnica l'abbiamo già fatta, l'abbiamo affrontata adeguatamente nella fase negoziale. Parlare di Europa, come diceva la collega De Monte, significa parlare di cose come questa, cioè significa parlare di strumenti che, rispondendo a domande ed esigenze reali, mettono a disposizione dei cittadini più fragili qualcosa di utile e di poco costoso e di immediatamente verificabile. Per non parlare dell'utilità che le imprese avranno da un sistema come questo, perché la circolazione delle merci e delle persone ha come primo destinatario le fasce più deboli e come secondo privilegiato destinatario le fasce più intraprendenti della società civile, cioè chi crea, chi genera valore quotidianamente, chi ha bisogno di un contesto ospitale perché le proprie energie possano sprigionarsi. Il sistema dei trasporti, che spesso è imputato dentro quest'Aula per il problema ambientale e della sostenibilità, eccetera, in realtà è uno dei grandi protagonisti di questa Europa, di cui tanti parlano senza sapere cosa sia e di cui noi parliamo cercando di costruirla.